Odnoszę wrażenie, że zaczynamy wszyscy rozumieć potrzebę odejścia od tradycyjnego sposobu przyjmowania budżetu, który ja przynajmniej pamiętam od kilkunastu lat wyglądał mniej więcej tak samo Rada przedstawiała swój projekt, Parlament podnosił mniej więcej w podobnym zakresie wszystkie linie budżetowe i gdzieś po drodze się spotykaliśmy.

To nie jest budżet, który się zmniejsza.

Musimy wybrać swoje priorytety w trakcie kryzysu. Musimy określić, co tak naprawdę jest w tej chwili Unii najbardziej potrzebne, co musimy sfinansować, zrobić dokładnie tę samą pracę, którą wykonują wszystkie państwa członkowskie.

Musimy pamiętać, że czasy są niepewne.

Dlatego bardzo mnie martwi tendencja w Parlamencie Europejskim do wykorzystania już w tej chwili wszystkich marginesów, nawet użycie instrumentów elastyczności.

Wtedy uzgodniliśmy maksymalne poziomy wydatków i wszyscy potraktowali to bardzo poważnie.

Musimy się zastanowić, jak zabezpieczyć Unię i budżet unijny na przyszłość zwłaszcza w niepewnych czasach. Musimy również odbudować wiarygodność instytucji europejskich. Nie możemy dopuścić do tego, żeby toczyły się długie, zupełnie niezrozumiałe na zewnątrz dyskusje między dwoma instytucjami. Każdy będzie tłumaczył na zewnątrz, że działa w interesie obywateli, a tak naprawdę nikt nie wie, na czym polega problem. W tej chwili Unia musi odzyskać wiarygodność.

Pokazuje to jeszcze jedną rzecz dosypywanie pieniędzy jako remedium na każdy pojawiający się problem nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba czasami usiąść i zastanowić się, czy pieniądze, które dokładamy, faktycznie pomagają w rozwiązaniu konkretnego problemu.

Wszyscy musimy usiąść, mając świadomość priorytetów.

Prosi tylko o to, żebyśmy usiedli i rozsądnie przedyskutowali, co przy ograniczonych środkach, które mamy, możemy tak naprawdę sfinansować.

Często mówimy o tym, że chcemy pomóc konkretnym państwom członkowskim, dać im dodatkowe środki, żeby pobudzić ich gospodarki.

One najpierw muszą wygospodarować te dodatkowe środki, które później do nich wrócą, a jest to czasami bardzo trudne.